En revanche, il ne nous est pas possible d'admettre que le tout écologie présente un caractère aussi contraignant sur les politiques souveraines nationales et que le présent texte confie à l'Union européenne des pouvoirs exorbitants et de nature totalitaire.

Nous avons donc déposé une résolution alternative pour donner à ce projet du pacte vert européen une résonance beaucoup plus responsable, cohérente et réaliste, tout particulièrement au regard des centaines de milliards d'euros mobilisés. Force est de constater que de nombreux groupes dans cette assemblée continuent de soutenir un consensus mou qui, à terme, selon nous, sera très préjudiciable pour les Européens sur le plan social et économique.